Hvala lepa za vprašanje. Uvodoma bi želela pojasniti, da lahko gospodinjstva opredelimo kot energetsko revna, če za zagotavljanje primerno toplega stanovanja in druge energetske storitve porabijo več kot deset odstotkov svojih dohodkov. Enotna mednarodno sprejeta definicija energetske revščine trenutno še ne obstaja. Energetska revščina se pojavi takrat, ko si gospodinjstvo ni zmožno zagotoviti primerno toplega stanovanja in drugih energetskih storitev, kot je tople sanitarne vode ali razsvetljave. Na pojav energetske revščine najbolj seveda vplivajo dohodki, cene energentov in njihova poraba, ta pa je odvisna od ravnanja stanovalcev in energetske učinkovitosti stanovanj. Posebej poudarjam, da so bili sicer na ministrstvu, v času krize sprejeti nekateri ukrepi, s katerimi se je blažila socialna stiska najbolj ranljivih kategorij prebivalstva. Eden od takih ukrepov je bil tudi odpis, projekt odpisa dolgov posameznikov oziroma družinam, ki pa izkazujejo izredne stroške, vezane na plačilo stroškov ogrevanja oziroma elektrike, in ki z lastnim dohodkom ne morejo pokriti, država zagotavlja z denarno socialno pomočjo oziroma z njeno posebno obliko, to je z izredno denarno socialno pomočjo, največ izredne denarne socialne pomoči za ogrevanje se dodeli v jesenskih in pa zimskih časih. dodatno lahko izpostavim, da ministrstvo na področju povečanja učinkovitosti rabe energije in s tem nižjim stroškom za energente v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike do leta dva dvajset sodeluje tudi pri izvedbi ukrepov energetske prenove stavb. Nadaljnje pojasnjujem, da je ministrstev v zadnjih nekaj letih vključevalo v aktualne projekte reševanja problema energetske revščine predvsem z vidika zagotavljanja kriterijev dostopnosti ciljnih skupin do resursov za zmanjšanje energetske revščine in sodelovanje centrov za socialno delo. Omenila bi tako, da se v okviru Eko sklada izvajajo projekti, kot so Zero in pa En svet, kjer gre za svetovanje z namenom racionalizacije stroškov uporabe ter bolj učinkovito uporabo energije in vode, kar pomeni obisk energetskega svetovalca z oceno porabe energije in pa potrebnih ukrepov, izobraževanja o rabi energije in paket za manjšo uporabo. Poleg tega Eko sklad prejemnikom denarne socialne pomoči dodeljuje subvencijo za zamenjavo kurilnih naprav in pa subvencijo pri ukrepih energetske prenove stavb. Kot sem seznanjena, so za odpravo energetske revščine predvidena tudi še dodatna, kohezijska sredstva, in sicer v višini petih milijonov evrov, ki so pa sicer v v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo in aktivnosti, s katerimi bo mogoče doseči čim večje število gospodinjstev, v katerih bo seveda dvig kakovosti, bivanja. V zaključku bi želela sporočiti, da na da se na ministrstvu zavedamo kompleksnosti in pomena vprašanja energetske revščine in se zavzemamo za bolj celovito obravnavo ciljnih skupin, zagotavljanje ustreznih pogojev za učinkovito doseganje ciljev a, aktualnih projektov ter povezovanje in ustrezno promocijo ukrepov v okviru finančnih možnosti. Hvala.